C'est justement parce que les quinze pages de cette très longue résolution ne sont que des vœux pieux que nous n'avons pas pu la suivre. Elle est la copie des textes qui n'ont en rien empêché les violences faites aux enfants. Selon nous, il aurait fallu et c'est ce que nous avons dit dans notre résolution alternative faire apparaître une force morale éducative et économique impulsée par chaque État membre et relayée par l'Union européenne.

Elle aurait dû, à part entière, être en lutte contre toutes les perversions et toutes les violences dont sont victimes les enfants dans le monde entier. Elle aurait dû aussi manifester une force bien plus importante en matière économique, à la fois vis à vis des familles qui se retrouvent en état de pauvreté, mais aussi au regard des systèmes économiques nationaux qui stagnent depuis la dernière crise économique mondiale.